herra forseti þingheimur góðir landsmenn stjórnarslit eru nú staðreynd ríkisstjórn sem í raun hefur verið óstarfhæf um margra vikna ef ekki mánaða skeið hefur orðið að játa sig sigraða þessi stjórnarslit fara nokkuð harkalega fram því er ekki að leyna að maður er hugsi yfir þeim hörðu orðum

hafa haft hvor í annars garð og þá sérstaklega í garð samstarfsflokksins fyrrverandi mönnum var það ljóst í dag held ég þegar við gengum inn í skálann þar sem ekki bara allir íslenskir fjölmiðlamenn voru heldur tugir erlendra fréttamanna að við vorum að senda út um heiminn þau skilaboð að ofan á efnahagskreppu og kerfishrun hefði nú bæst stjórnmálakreppa á íslandi þetta eru ekki þau skilaboð sem við þurfum mest á að halda að senda hvorki inn á við né út á við sú ábyrgð sem á okkur öllum hvílir snýr þó auðvitað fyrst og fremst að íslensku samfélagi þar er verkefnið og vegna þess hvílir nú meiri ábyrgð á herðum sextíu og þrjú herða hér inni heldur en kannski hefur verið um mjög langt árabil úr þessu verður að greiða málin fara nú í stjórnskipulegan farveg og forseti lýðveldisins tekur við verkstjórn til að mynda landinu á sem allra skemmstum tíma á nýjan leik starfhæfa ríkisstjórn vinstri hreyfingin grænt framboð og þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er tilbúinn til slíkra viðræðna er tilbúin til að axla ábyrgð og leggja sitt af mörkum við útilokum engan kost fyrir fram og við göngum ekki til slíkra viðræðna með fyrirframskilyrði allra síst um menn eða verkaskiptingu því það er málefnið og verkefnið sem hér skiptir öllu og að því þurfa menn að hyggja við buðum upp á það forustumenn stjórnarandstöðunnar í októbermánuði síðastliðnum þegar öllum mátti verða ljóst hvílíkir reginerfiðleikar voru að skella á landinu að hér yrði mynduð þjóðstjórn því boði var ekki tekið og það er ekki hægt annað en velta því fyrir sér hvort okkar mál væru ekki í betri stöðu nú ef forustumenn fráfarandi stjórnarflokka hefðu borið gæfu til þess að taka þá höndum saman við okkur í stjórnarandstöðunni og gera það besta úr málum en ekki þýðir að tjá um það og þrátt fyrir þetta og þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi þá slegið á útrétta sáttarhönd okkar og reyndar margra fleiri í samfélaginu til að mynda aðila vinnumarkaðarins og ýmissa annarra sem þá vildu samráð opnuðum við aftur á það að þjóðstjórn kynni að að vera leið út úr þessum miklu erfiðleikum sem augljóslega voru orðnir á stjórnarheimilinu síðustu dagana og vikurnar

dugar það ekki til þjóðstjórn verður þá að vera alvöruríkisstjórn fær um að vinna þau verk sem þarf að vinna á næstu vikum og leiða svo landið inn í kosningar maður hlýtur að hafa vissar efasemdir eftir það sem á dagana hefur drifið og einkum í dag í þeim efnum aðrir kostir eru að sjálfsögðu í stöðunni og hafa sumir verið nefndir og þá erum við sömuleiðis tilbúnir til að skoða af fullum heilindum reynist þeir vænlegri kostur og auðveldara að ná þeim fram tíminn er afar dýrmætur það verður að eyða þessari óvissu sem nú er uppi og síðan að reyna að búa eins vel um hlutina og hægt er á því brúartímabili sem er þangað til þjóðin getur valið sér nýtt þing og nýja ríkisstjórn með sterkan þingmeirihluta og þjóðina á bak við sig getur farið í það risavaxna verkefni sem það er að takast á við hlutina og hefja endurreisn íslands það er ekkert minna sem okkar bíður en að endurmóta og endurreisa þetta samfélag úr þeim rústum þeirrar

nú þurfum við á öllum okkar kröftum og allri okkar visku að halda og við skulum vona fyrir allra okkar hönd og þjóðarinnar að úr þessu greiðist sem allra fyrst